eftirlaun forseta íslands ráðherra alþingismanna og hæstaréttardómara sem háttvirtir þingmenn katrín júlíusdóttir ellert b schram gunnar svavarsson og róbert marshall flytja ásamt mér háttvirtum alþingismönnum er vætnalega vel kunnugt um þau sérréttindi sem lögin færðu þeim umfram þau réttindi sem almennt gerast meðal fólks í landinu hin almenna regla í þjóðfélaginu er sú að fólk getur farið á eftirlaun við sextíu og sjö ára aldur ráðherra getur hins vegar farið á eftirlaun við sextíu og fimm ára aldur og sextugur ef hann lætur af ráðherraembætti og reyndar við fimmtíu og fimm ára aldur ef hann hefur gegnt embætti í tólf ár um

ára hannes sigurðsson aðstoðarframkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins gerði samanburð á kjörum herra þingmanna og venjulegs fólks í grein sem birtist á vef samtakanna fjórða maí tvö þúsund og sex allar tölur í greininni miðast eins og lög gera ráð fyrir við rauntölur eins og þær voru á þeim tíma með leyfi forseta það tekur þingmann rúm tuttugu og þrjú ár að komast í sjötíu prósent hámark eftirlaunahlutfallsins og ráðherrann tæp tólf ár sé miðað við að þingmaður hefji þingmennsku fjörutíu og eins árs þá nær hann hámarksrétti til lífeyris þrjú hundruð þrjátíu þúsund krónur á

þúsund krónur lífeyris á sama tíma miðað við nýjar reglur um aldursháða ávinnslu miðað við jafna ávinnslu óháð aldri ávinnur sjóðsfélaginn í lífeyrissjóði verslunarmanna sér hundrað áttatíu og sjö þúsund krónur rétt til ævilangs mánaðarlegs lífeyris ráðherra sem hefur störf í embætti fimmtíu og þriggja ára og starfar í þrjú kjörtímabil ávinnur sér lífeyrisrétt sem nemur fimm hundruð níutíu og tvö þúsund krónur á mánuði ævilangt sjóðsfélagi í lífeyrissjóði verslunarmanna sem er jafngamall og með sömu laun ávinnur sér ævilangan lífeyrisrétt sem nemur fimmtíu og sex þúsund krónur á mánuði á sama tíma herra forseti munurinn er tífaldur háttvirtir þingmenn úr öllum flokkum stóðu að þessari lagasetningu en ekki voru allir háttvirtir þingmenn á eitt sáttir og samkvæmt fréttum var deilt um lagasetninguna hér á hinu háa alþingi meðal annars um réttmæti hennar ég vil halda því fram að á síðustu árum hafi ekki verið samþykkt hér á þinginu lög sem eru jafn óvinsæl og þyki jafnóþörf og óréttlát á meðal fólksins í landinu það finnst mér í rauninni miklu alvarlegra en að deilur hafi verið um málið á meðal háttvirtra þingmanna það gleymdist að við erum hér í þessum sölum í umboði fólksins í landinu þau störf sem hér fara fram eiga því fyrst og fremst að snúast um hagsmuni þjóðarinnar nefnilega kjósenda en ekki þeirra sem tímabundið gegna þingmennsku eða sitja á ráðherrastóli eins og endurspeglast í téðum lögum frá tvö þúsund og þrjú að mínu mati skiptir það afskaplega miklu máli hvernig kjörnir fulltrúar fara með það vald sem þeim er falið þeir þurfa að hafa það mjög ofarlega í huga að þeim er falið þetta vald um stundarsakir stundum finnst mér eiginlega að fólk sem fer með þetta umboð eigi að vera skelfingu lostið vegna þeirrar ábyrgðar sem það axlar í raun má segja að okkur sem hér erum sé trúað fyrir fjöreggi þjóðarinnar nefnilega að búa til þær leikreglur sem eiga að gilda í þjóðfélaginu alla jafna er þetta svo en stundum fara háttvirtir þingmenn út af sporinu eins og þegar lög þau sem hér er lagt til að verði breytt voru samþykkt þá er um að gera að fara aftur á sporið það er hægt með því að samþykkja þetta frumvarp sem gerir ráð fyrir að ráðherrar alþingismenn og hæstaréttardómarar njóti sömu lífeyrisréttinda og ríkisstarfsmenn og vonandi öll þjóðin í framtíðinni samkvæmt frumvarpinu taka breytingarnar gildi fyrsta janúar tvö þúsund og átta hvað varðar aðra en þá sem þegar þiggja lífeyri samkvæmt lögunum frá tvö þúsund og þrjú jafnframt er lagt til að áunnin réttindi fram til þess tíma haldi gildi sínu ég vil undirstrika að þessi síðustu ákvæði eru sett fram til að komast hjá málalengingum um atriði sem snerta ekki beint það meginatriði sem frumvarpið fjallar um sem sagt að nema úr gildi þau sérréttindi eða kannski öllu heldur forréttindi í lífeyrismálum sem þessum hópum eru tryggð með lögunum frá tvö þúsund og þrjú ástæða þess að óttast að athyglin beinist að öðru en þessu meginatriði er meðal annars lögfræðiálit sem forsætisnefnd alþingis fékk í apríl tvö þúsund og fimm í niðurstöðum þess álits kom meðal annars fram samkvæmt rétt og varlegt sé að gefa ákveðinn aðlögunartíma að því er varðar lífeyrisréttindi sem ekki hafa tekið gildi að lokum tek ég fram að frumvarpið gerir ekki ráð fyrir að breyting verði á eftirlaunakjörum forseta